Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to propozycja profesora Gierka liczenia jej w odniesieniu do energii pierwotnej jest racjonalna i naukowo uzasadniona.

Cel trzydziestu pięciu procent OZE może być realny proszę państwa, ale tylko pod warunkiem, że będziemy mieli do dyspozycji pełną gamę źródeł energii. Dlatego nie popieram ograniczenia biomasy i biopaliw. Jeśli zaś chodzi o zarządzanie unią energetyczną, to nie zgadzam się z tendencją do ograniczania kompetencji państw członkowskich do kształtowania koszyka energetycznego.